Nachdem im Bereich Antidumping im letzten Jahr eine Politik der Panikmache betrieben wurde, freue ich mich, dass wir uns wieder auf das Wesentliche besonnen haben. Das Ziel ist es, die Antidumpingbestimmungen so zu reformieren, dass sie mit WTO Recht konform sind und gleichzeitig europäischen Unternehmen größtmöglichen Schutz bieten, anstatt eine emotionalisierte Debatte darüber zu führen, ob China eine Marktwirtschaft ist oder nicht. Genau dieses Ziel haben Parlament und Rat erreicht Regelungen, die länderneutral formuliert und dadurch WTO konform sind, aber trotzdem sicherstellen, dass Märkte wie China, die noch immer erheblichen Verzerrungen und staatlichem Einfluss ausgesetzt sind, auch dementsprechend streng behandelt werden. Ich freue mich, dass in diesem Fall die faktenbasierte Politik die Überhand behalten hat und würde mir wünschen, dass dies auch in anderen Bereichen öfter der Fall wäre.